frú forseti það er eðlilegt að formanni samfylkingarinnar háttvirtur þingmaður ingibjörgu sólrúnu gísladóttur vefjist tunga um tönn þegar hún á að lýsa afstöðu flokksins til varnarmála jón baldvin hannibalsson er önnum kafinn nú í þverpólitískri nefnd til að leysa það mál hvernig samfylkingin hyggist snúa sér í þessum málum ég hef nú stundum haft orð á því að ef maður rifjar upp þær skoðanir sem jón baldvin hannibalsson hefur haft á varnarmálum og vestrænni samvinnu eða þær skoðanir sem háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir hefur haft á þeim málum þá sé niðurstaðan þverpólitísk það má kannski velta fyrir sér að háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir sé nú að reyna að rifja upp hvar hún stendur á þessu augnabliki mér þótti athyglisvert að háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir skyldi halda þeim vana sínum að brigsla öðrum um að þeir vilji ekki virða mannréttindi gefa í skyn að hér í þessum þingsal séu einstaklingar sem ekki vilji virða mannréttindi það þarf náttúrlega mikið þrek til þess að brigsla öðrum mönnum um slíkt mikinn siðferðilegan þroska en því miður gat þingmaðurinn ekki fært rök að þessu sem ekki er von vegna þess að fyrir þessu er enginn stafur orð út í bláinn í annan stað talaði háttvirtur þingmaður um að ríkisstjórnin vildi ekki vera ábyrg í umhverfismálum á alþjóðavettvangi sem er auðvitað mikill misskilningur ef við rekjum söguna að því vék hæstvirts utanríkisráðherra meðal annars í sinni ræðu þar sem hún gerði sjálfbæra nýtingu auðlinda hafsins sérstaklega að umtalsefni sem er einn af hornsteinum utanríkisstefnu okkar íslendinga ég sé enn fremur ástæðu til að rifja upp þær áherslur sem við íslendingar höfum lagt varðandi norrænt samstarf um þróun í átt að sjálfbæru samfélagi á norðurslóðum og vestnorrænum svæðum þessi áætlun sem við lögðum sérstaka áherslu á þegar við fórum með formennskuna í norrænu ráðherranefndinni eru þessi það er sjálfbær nýting auðlinda hafsins í öðru lagi sjálfbær þróunlandbúnaður og verndun landgæða sjálfbær þróun í samfélögum á norðurslóðum og vestnorrænum svæðum verndun náttúrunnar og líffræðilegrar fjölbreytni á norðurslóðum atvinnuþróun á vestur norðurlöndum og norðurslóðum við íslendingar höfum beitt okkur sérstaklega í þessum efnum það er ekki hér tími til að fara inn í einstök atriði þessi mál komu meðal annars upp fundum í best norden nú á þessu sumri og raunar oftar og við höfum lagt áherslu á það fulltrúar þeirra landa sem þar eiga fulltrúa að ástæða sé til að beita sér sérstaklega í þeim efnum jafnframt höfum við íslendingar að sjálfsögðu verið ábyrgir varðandi þá miklu möguleika sem við höfum á því að framleiða hér sjálfbæra orku nýta vatnsaflið og orkulindirnar sem er skylda okkar og auðvitað dregur úr útblæstri á koldíoxíði og öðru slíku eins og margsinnis hefur verið sýnt fram á ég vil enn fremur frú forseti vekja athygli á því að eins og nú er komið er ekki aðalatriðið að við rifjum upp með hvaða hætti og hvaða ástæður réðu því að ráðist var inn í írak við erum að tala um mannöryggi það fólk sem þar var smæst undir stjórn saddam husseins bjó ekki við mannöryggi frekar en í dag og auðvitað út í hött að halda því fram að við íslendingar berum siðferðilega ábyrgð á þeim hryðjuverkum sem þar eru unnin við eigum þvert á móti að einbeita okkur að því að koma til liðs við alla þá sem þar vilja stilla til friðar og auka öryggi íbúanna ég átti þess kost að sitja á fundi allsherjarþings sameinuðu þjóðanna og á morgunfundum fastanefndar íslands hjá sameinuðu þjóðunum nú í haust um hálfs mánaðar skeið það var auðvitað mjög fróðlegt að fylgjast með því hvernig málum vatt fram á þessum tíma og greinilegt að á sumum sviðum jafnvel þeim sem varða helgustu mannréttindi og öryggi þjóða eru sameinuðu þjóðirnar í sjálfheldu þetta kristallaðist í síendurteknum atkvæðagreiðslum um það hvort venesúela eða gvatemala skyldu taka sæti í öryggisráðinu á næstu tveim árum sem annað þeirra ríkja sem í það skyldu kjörin frá suður og frið ameríku og var áskilið að ríkið þyrfti aukinn meiri hluta eða tveir þriðju atkvæða til að ná kjöri atkvæðagreiðslurnar voru orðnar fjörutíu og sjö þegar ég hvarf af fundinum þær eru allar leynilegar og illa með tímann farið síðast náðist samkomulag um að panama skyldi taka sætið þetta þrátefli sýnir í hnotskurn þann ágreining og tortryggni sem uppi er í alþjóðasamfélaginu og sem veldur því hversu erfitt sameinuðu þjóðirnar eiga með að standa undir þeim vonum sem við þær voru bundnar við stofnun þeirra að þjóðirnar næðu saman um ráðstafanir til að tryggja frið og velsæld öllu mannkyni nú eru sextíu ár síðan við íslendingar fengum aðild að sameinuðu þjóðunum

mjög fast er nú unnið að því að vinna fylgi við framboð okkar í öryggisráðið eins og sést á því að við íslendingar höfum nú tekið upp stjórnmálasamband við nær öll ríki sameinuðu þjóðanna og vantar einungis ellefu eða tólf þjóðir til að loka hringnum til viðbótar vil ég nefna þátt okkar í friðargæslu víða eins og hæstvirtur utanríkisráðherra gerði grein fyrir og aukin framlög til þróunarmála ég tel að það hafi verið rétt ákvörðun að sækjast eftir sæti í öryggisráðinu og raunar skylda okkar sem þjóðar að gera það og standa undir þeirri miklu ábyrgð sem því fylgir gagnvart öðrum þjóðum það skerpir sjálfsímynd okkar sem þjóðar og er til þess fallið að við skilgreinum betur fyrir okkur stöðu okkar meðal þjóðanna það voru okkur vissulega mikil vonbrigði að bandaríkin skyldu kalla varnarliðið heim með þeim hætti sem það var gert það skýrist af falli sovétríkjanna og þeirri breyttu heimsmynd sem það framkallaði fyrir fram hefðu menn búist við að þvílíkir atburðir öllu því sjálfkrafa að friðvænlegra yrði í heiminum en það er síður en svo önnur vá verri viðfangs hefur komið í staðinn sveitir hermdarverkamanna sjálfsvígsárásir og skipuleg glæpasamtök hafa látið til sín taka eða eins og segir í ævintýrunum að þegar hausinn var höggvinn af tröllkarlinum uxu tveir samstundis þar sem einn var áður við íslendingar höfum guði sé lof ekki ástæðu til að ætla að við verðum fyrir árásum eða ágangi af því tagi sem ég hef hér lýst ef við höldum vöku okkar því að auðvitað er það frumskylda hvers ríkis að tryggja öryggi þegna sinna þess vegna var okkur mikilsvert að bandaríkin skyldu lýsa yfir því að þau stæðu við skuldbindingar sínar samkvæmt varnarsamningnum

er að sjálfsögðu algjörlega út í hött sem fram kom í máli háttvirts þingmanns ingibjargar sólrúnar gísladóttur að í þessum samningi sé eitthvert huldumál sem ekki sé eðlilegt að fari leynt þessi samningur er í fyllsta máta eðlilegur og eins að honum staðið og gert er um slíka hluti í nálægum

þessi breytta staða veldur því að við íslendingar verðum að vera virkari í alþjóðlegu samstarfi en áður á þeim vettvangi er varðar öryggismál eins og öse atlantshafsbandalagið og sameinuðu þjóðirnar okkur er tíðrætt um alþjóðasamfélagið og þær skyldur sem þróun alþjóðamála og viðskipta leggur okkur á herðar samskipti þjóðanna eru orðin flóknari og taka á fleiri þáttum en áður sem óhjákvæmilega hefur haft áhrif á þjóðþingin og störf þeirra í ljósi þessa tel ég tímabært að endurmeta frá grunni hvernig alþjóðastarf alþingis er byggt upp hver sé staða forseta alþingis í því ljósi utanríkisnefndar og annarra nefnda sem starfa á alþjóðavettvangi og raunar einnig annarra nefnda alþingis vegna mála sem upp kunna að koma og varða viðskipti eða samstarf við aðrar þjóðir í þessum efnum höfum við íslendingar verið um of íhaldssamir og er nú kominn tími til að við tökum okkur á það er af þessum sökum sem við í utanríkismálanefnd höfum beint háttvirtur til fjárlaganefndar að ástæða sé til að auka fjárveitingar til alþjóðastarfsemi ég vil geta þess að utanríkismálanefnd mun nú í desembermánuði öll heimsækja eystrasaltsríkin þrjú við ætlum til þess sex daga og leggjum mikið upp úr því að við getum kynnst sem best sjónarmiðum þeirra og tekið upp þau mál sem sameiginleg eru milli þjóðanna eins liggur það nú fyrir sem er nýmæli að við íslendingar ásamt færeyingum formenn utanríkisnefndar og fleiri úr utanríkisnendum munum sækja grænlendinga heim grænlendingar standa frammi fyrir

spurningum og vandamálum sem snúa að utanríkismálum bæði á sviði umhverfismála og sem tekur einnig á ýmsum öðrum þáttum og þessar þrjár þjóðir leggja upp úr því að standa saman út á við sem inn á við einn þátturinn í því er að opna ræðismannsskrifstofu í grænlandi það er mjög mikið þakkarefni að hæstvirtur utanríkisráðherra skyldi hafa tekið ákvörðun um að slík skrifstofa skyldi opnuð í færeyjum nú á dögunum fyrsta nóvember við höfum tekið þetta mál upp við grænlendinga og ég vonast til þess að það mál geti komið á rekspöl og sömuleiðis að fríverslunarsamningur verði gerður á milli þessar þriggja landa íslands færeyja og grænlands við íslendingar höfum á síðustu árum gert fríverslunarsamninga við æ fleiri þjóðir fjölmargar þjóðir og merkilegt margt þar á döfinni eins og undirbúningur að fríverslunarsamningi milli íslands og grænlands og eins við kanadamenn við ríðum þar á vaðið en eins og við vitum þá hlýtur það að vera hornsteinn íslenskrar utanríkisstefnu að beita sér fyrir frjálsum viðskiptum á sem víðustum grunni og standa gegn því að ríki styðji með opinberum framlögum atvinnuvegi sem byggja á nýtingu á auðlindum hafsins í því efni vil ég sérstaklega nefna að á alþjóðavettvangi höfum við reynt að beita okkur gegn því að ríki styrki fiskveiðar en þær skýrslur sem nú hafa verið að berast um að yfir vofi að fjöldi fiskstofna kunni að hverfa vegna ofveiði hlýtur að ýta við okkur

að í umfjöllun um fiskveiðistefnu okkar íslendinga í erlendum blöðum kemur víða fram hversu vel við höfum staðið að nýtingu fiskstofna hér á